Señora presidenta, la innovación en energía limpia debe ser un motor para cumplir con nuestros objetivos climáticos y energéticos, y también para aprovechar las oportunidades competitivas que presenta una energía limpia y asequible, asegurando así el liderazgo europeo en energía renovable. Para ello es fundamental eliminar progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles, orientando esos recursos a la descarbonización eficiente del sistema. Es necesario el establecimiento de marcos regulatorios estables, así como la coordinación de los distintos instrumentos que fomenten energías y eviten duplicidades. No debemos olvidar que esta innovación debe llegar a todos los ciudadanos y especialmente a aquellos afectados por la pobreza energética. Por último, esta innovación en transición energética debe ser compartida y exportada a terceros países, facilitando el acceso a la energía limpia. Esto también debe ser parte del liderazgo europeo en el mundo.